Wir müssen darauf achten, dass wir hier über zwei Themen diskutieren. Ich werde mich jetzt nicht zur freiwilligen Kennzeichnung des Fleisches äußern, sondern vorwiegend zur elektronischen Kennzeichnung der Tiere.

Es ist nicht so, dass die Kennzeichen aus den Tieren rausfallen, aber die Technik versagt. Der Fehler, der dadurch entsteht, wird den Landwirten angelastet.

Das ist etwas, was wir bei den Rindern vermeiden müssen. Deswegen ist es richtig, dass wir es bei den Rindern auch künftig bei der Freiwilligkeit belassen, solange dieses System nicht ausgereift ist.

Aber um etwas reifen zu lassen, braucht man Zeit.

Für die Volksgesundheit brauchen wir ganz klar Sicherheit.